Se trata de un buen acuerdo para Europa, para salir de la crisis. La cohesión es, quizás, una de las políticas más visibles de Europa y pensamos que es un instrumento importante para paliar los efectos de esta crisis que está azotando nuestro continente.

y creo que la palabra significativa y todo lo que se ha acordado al final es positivo para el acuerdo, lo mismo que la reserva de eficacia establecida en un